Najlepša hvala. Spoštovani poslanec, mislim, da sem prva ministrica, ki sem, na obisk na ministrstvo povabila vse poslanske skupine - koalicije in opozicije, to je prva stvar, in ponudila roko sodelovanja. Druga stvar, sedemnajstega januarja, ja, ste pisali mail in do štiriindvajsetega januarja, ko je bilo vloženo poslansko vprašanje, je točno, sedem dni. V naši državi, jaz sem pač ministrica vseh Slovenk in Slovencev, vseh občin in, v naši državi je dvesto dvanajst občin in devetdeset poslancev. In, če bi vsi želeli takojšen sestanek, verjetno si predstavljate, da lahko samo sestankujem in bolj malo naredim. Absolutno so vrata na našem ministrstvu odprta in, tudi vi, ko pridete na vrsto z vašim županom, boste dobili termin, ker se z veseljem, pogovarjam, še bolj sem pa vesela, če se lahko za kakšno rešitev problema tudi dogovorim. Sestanek, zaradi sestanka - mislim, da se oba strinjava, da niso najbolj produktivni. V prejšnjem tednu pa, če ste, malo spremljali medije, ste lahko ugotovili, da je bil en velik projekt na mizi, to je projekt Divača-Koper, kjer smo uspeli z investicijskim programom narediti, piko in, pač, res preprosto ni bilo, časa. Kot sem povedala, ko pridete na vrsto, z kar nekaj poslanci in kar nekaj župani si bom tudi za, probleme iz vašega lokalnega okolja, z veseljem vzela čas, verjamem pa, da se strinjate z mano, ne koalicija, opozicija, ampak neki vrstni red, pa verjetno moram tudi sama, upoštevati. Kot sem pa že rekla, mislim, da je to bilo zelo zelo na začetku mojega mandata, sestanek z vsemi vodji poslanskih, skupin, vodji in namestniki in, smo se dogovorili za konstruktivno sodelovanje in jaz mislim, da v takšnem duhu sama tudi opravljam delo ministrice. Zdaj, koliko si je minister iz prejšnjega iz prejšnje sestave vzel časa za, sestanke, jaz ne vem, meni pa je, bom rekla, v prvem planu, da to, kar smo si zadali, tudi realiziramo. To, kar sem zdaj povedala, ni, bom rekla, zavrnitev, predloga sestanka, boste termin dobili, na žalost sem pa v mesecu februarju res kar nekaj dni tudi odsotna.